Le travail des lanceurs d'alerte et des médias est essentiel pour révéler l'ampleur de la fraude et de l'évasion fiscales. Leur protection doit être juridiquement garantie et renforcée sur tout le territoire de l'Union. Je suis évidemment très heureux que nous ayons voté en faveur d'un mécanisme général de protection au niveau de l'Union européenne, mais il faut aller plus loin et mettre en place un statut légal des lanceurs d'alerte, qui pourrait, le cas échéant, donner lieu à des dédommagements.